sex og má segja að hún sé lokaspurning í þríleik mínum í dag enn og aftur vitna ég til raforkulaga númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú og minni á markmið þeirra að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu öllu markmið mitt er að draga fram hvernig nýta megi betur raforku sem mögulegt er að framleiða í landinu í núverandi virkjunum sem hlýtur að vera bæði hagkvæmasti og ekki síst umvherfisvænasti virkjunarkosturinn sem völ er á einnig er það í samræmi við stefnu stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda það liggur fyrir að á núverandi flutningskerfi eru verulegar takmarkanir á einstökum stöðum til dæmis á milli norður og suðvesturlands á byggðalínu frá brennimel til blöndu og til að mynda frá fljótsdal að sigöldu þessar takmarkanir hafa meðal annars haft það í för með sér að blöndustöð er ekki rekin á fullum afköstum eins eru virkjanir sem keyrðar eru meira yfir veturinn en á sumrin þegar notkunin er sem allra mest en við vitum að það eru gríðarlegir toppar á raforkunotkun sérstaklega á aðfangadagskvöld en hins vegar mun minni notkun á sumrin allt þetta skiptir máli vegna þess að raforkukerfi verður auðvitað að vera þannig búið að það geti tekist á við toppana þetta vekur spurningar um það hvort mögulegt sé að ná meiri raforku út úr framleiðslueiningunum á hverjum stað ef þessi möguleiki er fyrir hendi og jafnvel þótt við vitum ekki hvort hann sé fyrir hendi er ástæða til að kanna það þegar við horfum á nýjar fjárfestingar í raforkukerfinu er skynsamlegt að athuga í leiðinni hvort ódýrara sé og gáfulegra út frá umhverfissjónarmiðum að fullnýta þær fjárfestingar sem þegar eru fyrir hendi að þessu snýr fyrri hluti spurningar minnar sá síðari snýr að því hvort ekki sé tækifæri til að lækka enn frekar raforkuverð til almennra neytenda og smærri fyrirtækja í landinu með því að byggja upp flutningskerfið og nota þá uppbyggingu til að laða að nýja stórnotendur eins og til dæmis netþjónabú þess vegna spyr ég hæstvirtur iðnaðarráðherra tveggja spurninga fyrstu væri að öðru óbreyttu hægt að auka raforkuframleiðslu í einstökum virkjunum ef flutningskerfi raforku væri eflt annað hvað kostar að virkjun sé ekki fullnýtt og hvað kostar að bæta úr því